lögum um stjórn fiskveiða

er svohljóðandi við fyrstu málsgrein þriðju grein laganna bætist nýr málsliður svohljóðandi ráðherra er heimilt að setja frekari ákvæði um tilhögun slíkra vísindaveiða í reglugerð hér er nánar tiltekið verið að vísa til þeirrar heimildar í núgildandi lögum að ráðherra geti nú vantar mig frumvarpið lögin afsakið frú forseti má ég yfirgefa ræðustól er það þarna takk nei mig vantar núverandi fiskveiðistjórnarlög má ég yfirgefa ræðustól hálfa sekúndu við skulum bara bjarga því já þakka þér fyrir tilgangurinn með breytingunni á meðan þingvörður aðstoðar mig við að finna þetta já takk

hér er um að ræða breytingu á málsgrein í núgildandi lögum það er fyrsta málsgrein þriðju grein laganna sem er svohljóðandi með leyfi forseta sjávarútvegsráðherra skal að fengnum tillögum hafrannsóknastofnunar ákveða með reglugerð þann heildarafla sem veiða má á ákveðnu tímabili eða vertíð úr þeim einstöku nytjastofnum við ísland sem nauðsynlegt er talið að takmarka veiðar á heimildir til veiða samkvæmt lögum þessum skulu miðast við það magn og að afli sem veiddur er í rannsóknarskyni á vegum hafrannsóknastofnunar reiknast ekki til heildarafla síðan segir þá er ráðherra heimilt að fenginni umsögn hafrannsóknastofnunar að ákveða að afli sem fenginn er við vísindalegar rannsóknir annarra aðila skuli ekki að hluta eða öllu leyti reiknast til heildarafla þetta er sú grein sem til umræðu er og breytingartillaga frumvarpsins gerir ráð fyrir þessari viðbót ráðherra er heimilt að setja frekari ákvæði um tilhögun slíkra vísindaveiða í reglugerð nú virðist þessi breyting hún lætur lítið yfir sér og virðist ekki þung á vogarskálum en hún er þýðingarmikil engu að síður vegna þess að með þessari breytingu er í reynd verið að gera þetta umrædda ákvæði víðtækara og skilvirkara en verið hefur þannig að veiðar samkvæmt ákvæðinu geti nýst til frekari gagnaöflunar og aukið þann þekkingarforða sem hafrannsóknastofnunin byggir veiðiráðgjöf á og stjórnvöld ákvarðanir um nýtingu fiskstofna við landið breytingin miðar að því að tryggja að vísindaveiðar geti farið fram undir vísindalegri stjórn á vettvangi hefðbundinna veiða þar sem stuðst er við rannsóknargögn fengin á vettvangi og þar sem reynsla og þekking sjómanna nýtist við vísindalega úrvinnslu þeirra gagna sem verða til við veiðarnar þar með væri unnt að taka mið af reynslu og þekkingu sjómanna á íslandsmiðum sem mikilsvert er að nýtist við mat á fiskstofnunum við landið um leið og stjórnvöld hafa þá einnig gleggri upplýsingar að miða við þegar ákvarðanir eru teknar um aflamark fisktegunda og sjálfbæra nýtingu fiskstofnanna til að tryggja sem breiðastan þekkingargrunn fyrir stjórnvöld og hafrannsóknastofnun að vinna með má gera ráð fyrir því að yfirumsjón slíkra veiða verði á höndum sjálfstæðra vísindastofnana hérlendra eða erlendra sem ýmist starfa sjálfstætt eða í samvinnu við hafrannsóknastofnun og útvegsmenn gert er ráð fyrir að kostnaður af vísindaveiðum verði greiddur með tekjum af afla sem fæst við veiðarnar tölur hafrannsóknastofnunarinnar um stofnstærðir helstu nytjastofna í hafinu sýna að spár stofnunarinnar hafa gengið misvel eftir í áranna rás eins og var reyndar hér til umræðu rétt áðan

á þarsíðasta ári það er tvö þúsund og átta var heildarafli úr íslenska þorskstofninum aðeins hundrað fjörutíu og sjö þúsund tonn en það er minnsti ársafli í hartnær sjötíu ár þetta sveiflukennda mat á stofnstærðum í hafinu hefur leitt til áralangs ágreinings um aflaráðgjöf hafrannsóknastofnunarinnar og árlega ákvörðun stjórnvalda um úthlutun aflamarks auk gagnrýni frá sjómönnum hafa komið fram efasemdir frá fiskifræðingum um ágæti hefðbundinna aðferða við fiskveiðistjórn og sú staðreynd gefur stjórnvöldum tilefni til þess að kalla eftir ítarlegri gagnaöflun og skapa skilyrði til þess að breikka þekkingargrunninn um ástand fiskstofnanna við landið í því sambandi má líta til þróunarinnar í barentshafi þar sem rannsóknir hafrannsóknastofnunar í murmansk hafa leitt í ljós að þorskstofninn í barentshafi er umtalsvert stærri en áður var talið þær niðurstöður fengust með því að vísindamenn fylgdust náið með fiskiskipum að veiðum aflabrögðum þeirra og yfirborðshita og ástandi sjávar hverju sinni tekið var tillit til þess við úrvinnsluna hvernig skip voru á veiðum á hverjum stað gerðar veiðarfæranna toghraða og afla á togtíma niðurstaða mælinganna gaf til kynna að þorskstofninn í barentshafi væri meira en helmingi stærri en alþjóðahafrannsóknastofnunin hafði áður talið þarna var í reynd um að ræða vísindaveiðar af þeim toga sem lög um stjórn fiskveiða heimila og nánar er þá kveðið á um í fyrirliggjandi frumvarpi með þeirri breytingu á lögum um stjórn fiskveiða sem frumvarpið kveður á um væri ráðherra heimilt að leyfa takmörkuðum fjölda íslenskra fiskiskipa togara línubáta snurvoðarbáta netabáta og handfærabáta að veiða frjálst í tiltekinn tíma og safna um leið mikilvægum upplýsingum til þess að byggja veiðiráðgjöf og ákvarðanir á þarna gætu akademísk vísindi og reynsluvísindi sameinast á árangursríkan hátt þess má geta að þetta er í fullu samræmi við stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar þar sem það er sérstaklega lögð áhersla á það að taka í ríkara mæli tillit til aflaráðgjafar og reynslu sjómanna það er mikið er í húfi fiskimiðin við landið eru okkar verðmætasta auðlind það hefur aldrei verið brýnna en einmitt nú að nýta auðlindirnar með sjálfbærum hætti þannig að arðsemi þeirra renni inn í þjóðarbúið það hefur heldur aldrei verið brýnna að ná sátt um málefni þeirrar undirstöðuatvinnugreinar sem sjávarútvegurinn er til að það megi takast þarf þó að liggja fyrir þekking á auðlindinni og þeim möguleikum sem í nýtingu hennar eru fólgnir þannig verður að mati flutningsmanna helst uppfyllt það markmið fiskveiðistjórnarlaga að stuðla að verndun og hagkvæmri nýtingu fiskstofna og tryggja með því trausta atvinnu og byggð í landinu